Si la déclaration finale est pleine de bonnes intentions, le plan d'action qui l'a conclu est en réalité un paquet hétéroclite qui juxtapose plutôt qu'il n'intègre les demandes des uns et les réticences des autres.

Elle est dérisoire par rapport aux 20 milliards que nous injectons déjà chaque année au bénéfice du développement africain. D'une manière générale, d'ailleurs, nous faisons peu pour les pays qui se gèrent, qui s'améliorent et qui nous aident vraiment. Je pense, en particulier, au Maroc et à la Tunisie.